Es muss Fleisch in diese Suppe, und ich hoffe, dass die Termine der nächsten Wochen Gelegenheit bieten, hier Anreicherungen vorzunehmen. Wir brauchen dringend eine stärkere wirtschaftspolitische Koordination. Die spanische Präsidentschaft hat Recht, wenn sie das unterstreicht. Es gibt keine Gründe, verehrte Präsidentschaft, dass Sie sich hier Angst machen lassen.

Und es gibt auch Länder, die müssen mehr tun, weil sie mehr tun können. Ich habe keinen Zweifel, dass der neue griechische Finanzminister, Herr Papakonstantinou, einen tollen Job macht, und ich kenne keinen ernsthaften Politiker, der das bestreitet. Er verdient unser Vertrauen, wir sollten ihn stärken. Botschaft Nr. 3 Die Europäische Union muss gewappnet sein. Wenn die Märkte die Eurozone testen, dann muss Europa in der Lage sein, eine Antwort zu geben. Die Antwort muss auch unkonventionell sein können.